Hvala lepa za besedo. No, sicer je bilo že veliko povedanega, najbrž pa lahko kakšno stvar še dodamo in pa tudi na novo odpremo. Najprej, bi opozoril, no, oziroma spomnil na dokument, ki ga je Vlada poslala v Državni zbor. Temu dokumentu se reče Opredelitev do vloženih amandmajev in zanimivo, ne glede, ali je šlo pri amandmaju za petdeset tisoč ali za deset milijonov ali tudi za nekoliko več pri nekaterih, niti en amandma po mnenju Vlade ni sprejemljiv, da se ga sprejeme. Niti eden. Zdaj si pa zdaj sprašujem tudi vas tukaj, tako vladne predstavnike kot poslance koalicije, ali je pri skoraj enajstih milijardah evrov velikem proračunu to možno, da ni, da se ne da popolnoma nobene postavke spremeniti oziroma izboljšati? Ali pa s kakšno prerazporeditvijo doseči boljši učinek, kot ga je predvidela Vlada? Je to možno, da se to ne da. Zdaj, če vi na tak način, ne kot ste storili, zaklenete proračun, zaprete proračun, potem je tudi razprava v Državnem zboru brezpredmetna, brezpredmetna. Vi napišete neke postavke v proračun, po splošnem delu, posebnem delu, in od tu naprej, ne, je praktično nepremakljivo vse, kar kdo pove in predlaga. Tega si ne upa narediti sodobni papež, ne ta je to tako. Vlada, ki je v tem mandatu, to naredi in je naredila. Zdaj to, da se s proračuni ne da nič narediti ne in da so taki, kot so, se je ponavlja to od Vlade Boruta Pahorja naprej. Od dva tisoč devet, ko je pripravila prvi rebalans ali prvi proračun, naprej ni bil niti en amandma, ki ga je predlagala opozicija, sprejemljiv za tisto za tiste vlade, ni bil. V tem mandatu ste zgodbo še nadgradili in ste tudi zaprli stvar tako, ne, da tudi koalicijski poslanci v bistvu ne podpirajo ali pa ne smejo podpirati nobenih proračunov, amandmajev in tudi sami ne predlagati nobenih amandmajev, kar je problematično. Tisto, kar je na prejšnji seji, ko smo obravnavali proračun oziroma rebalans proračuna, dejal kolega Bevk, ne, in je takrat se zelo zgražal, ne, da je šel proračun mimo poslancev, veste, s tema dvema proračunoma se ni zgodilo nič drugače, samo nobeden od koalicijskih poslancev se ni praktično upal niti reči, ne, da je kaj narobe, zdaj po tej zgodbi z Levico. Mislim, da je ta pristop ne popolnoma nerealen, ne tudi neobičajen za razprave v Državnem zboru. Kakorkoli poslanci vi to zagovarjate in branite ta proračun kot nekaj, kar je oh in sploh, a ne najbrž vsi pri sebi intimno veste, da temu ni tako. Toliko vas poznam nekatere, ne, nekatere bom še spoznal, ampak vsak poslanec a ne najbrž ve, da temu ni tako. In govorite samo tisto, ne, ker je bilo preko neke tiskovne konference pač povedano, ne, da je proračun razvojni, da je proračun socialen in ne vem kakšen še vse. Nič od tega ne drži. Kolegi so dobro povedali, ne, da so nekatere investicijske postavke izrazito podhranjene. Ni nekaterih stvari zapisanih, ne, pa vzemite področje sociale, pa tu gre za velike zneske lahko v tem primerih, naj gre za področje šolstva, športa, naj gre za področje kulture, naj gre za področje prometa, zdravstva ali kakorkoli naprej to gledate. Enostavno na postavkah, ki pomenijo investicije, denarja ni. Kolega Pogačnik je v uvodu povedal, da so se davčni prihodki proračuna od leta dva tisoč štirinajst na leto dva tisoč dvajset povečali za dva tisoč petsto enainsedemdeset milijonov evrov, to se pravi za dve milijardi petsto enainsedemdeset milijonov. Na investicijske postavke v tem proračunu za leto dva tisoč dvajset je po vaših podatkih razporejenih samo enainosemdeset milijonov več, kot je bilo leta dva tisoč štirinajst. Praktično se je nekje zgubilo dva tisoč petsto milijonov oziroma dve in pol milijardi evrov. Enainosemdeset milijonov evrov, ne, če jih razporedimo, mislim, da imate štirinajst ministrstev, pomeni, da se je v šestih letih ne, ali pa da se bo v šestih letih, da se bodo povečali v šestih letih investicijske postavke po resorjih povprečno za šest milijonov evrov, za manj kot šest milijonov evrov. Zdaj mi pa povejte, ali je tako proračun, ne, kot ste ga predložili, razvojno naravnan in investicijsko naravnan? Ne more biti, zato ker ste dva tisoč petsto milijonov porazporedili po vseh mogočih drugih postavkah, iz katerih ni mogoče graditi, ne domovov domov za starejše, ne negovalnih bolnic, ne športnih igrišč in dvoran, ne cest. Nič ni možno iz tega graditi. Ne more biti ob teh predpostavkah, ki so bile povedane in držijo, ne so preverljive, nihče od vas, ne, ki zastopate Vlado Republike Slovenije na današnji seji Državnega zbora tem podatkom, ki jih je povedal kolega Pogačnik, ni oporekel. Torej, stojijo. Da je problem še večji, ne, je v bruseljski blagajni še vedno dva tisoč sto milijonov evrov, ki so nepočrpani. Dva tisoč sto milijonov kolega, eden izmed razpravljavcev, mislim, da je Jožef Horvat dejal, da je to približno eno petino tega proračuna, je še vedno v Bruslju. Perspektiva se z letošnjim letom, mislim, prihodnjim letom zaključuje z dva tisoč dvajset. Počrpanih je pa približno ena tretjina sredstev. Dve tretjini, ne, je jih je še tam, a ne. In najbrž bomo spet priča neki posebni, ne, hitrosti Vlade, da bo nekatere stvari prerazporejala, premetala in tako naprej v neki časovni stiski, ko tudi spet Državni zbor ne bo mogel ničesar storiti. Dva tisoč sto milijonov evrov je to, dve milijardi sto. Zdaj še tega denarja, ne, ki je tudi naš denar, ker smo ga nekaj od tega vplačali, nismo počrpali, gre pa ali pa praviloma normalni državi to koristijo predvsem za take velike zahtevne investicije, potem lahko sklepate sami, ne, še tega denarja niste vzeli in ga niste dali na investicije, investicij ni. Torej, tudi drugi razlog, da ta proračun Vlade oziroma oba proračuna Vlade nista investicijsko naravnana. Ne moreta biti, ker denarja niste počrpali, niste vzeli iz proračuna Evropske unije. Torej, vse to, ne, kar se dogaja tukaj, ne, in kar je bilo povedano v teh razpravah, je pravzaprav samo predstava za javnost, neko hvaljenje, ne, zgodbe, ki je, ki je vsebinsko prazna. Zdaj, ne vem Če gledamo, ne, investicije, ki se izvajajo ali pa, ki naj bi se izvajale v naši državi, pa naj bo to drugi tir, naj bo karavanški predor, naj bo to tretja razvojna os, ne, za vse te investicije je značilno, da so predrage, ne. Ko pogledamo ceno ali tunela, ki ga dela Avstrija, ali ko gledamo ceno kilometra proge ali ko pogledamo ceno kilometra, ne vem, hitre ceste, pri nas in v kakšni sosednji državi, vidimo, da je pri nas iz neznanih razlogov stvar trideset procentov do tristo procentov dražja, kot je na nekaterih drugih primerljivih zadevah. Zdaj, glede na to, no, da so naša podjetja in pa tudi plače tam nekje, na na vodni gladini, ne, to se pravi tam blizu nule, da so tudi plače slabe, ne, je to pravzaprav neobičajnost. Vprašamo se, kam gre ta predragi denar, ki se ga namenja za investicije, v katere žepe. Zdaj sedemindvajset kilometrov našega drugega tira, ne, je toliko hitra proga, če se ne motim, med Frankfurtom in Berlinom, ne, tista za tristo kilometrov na uro, pa ni dolga samo sedemindvajset kilometrov, ampak nekaj desetkrat najbrž je daljša od tega našega kratkega odseka. Zdaj nekdo bi, ki se ukvarja z investicijami, ne, ki tudi sestavlja proračun, ki nadzira te zadeve, moral dati neki odgovor, zakaj je to pri nas tako drago. Komu je to, komu so ti denarji namenjeni? Zakaj se pri nas gradi, ne vem, polovico manj za iste denarje, kot se zgradi, v ne vem, sosednjih državah ali pa tretjino manj, kot je primer, kot kot bo primer Karavanke na koncu? To bi morali, ne, tisti, ki skrbite za investicije, ki pripravljate proračun, znati odgovoriti. V takih primerih, ne, ko ko se zadeve trošijo, ne bi rekel nenadzorovano, nekontrolirano, ko je vse premalo, ne, že v štartu, ko je investicija dvakrat dražja. Ko se konča, pa trikrat ali štirikrat, potem je nekaj v tem sistemu narobe. In ni nadzorov, gre za neke ne vem druge, povezave, gre za karkoli. Pa ni to problem samo v gradbeništvu, podobno problem je v zdravstvu. Na enem primeru je bilo ugotovljeno, da je prišlo do štirikratnih podražitev ali pa preplačil določenega medicinskega izdelka. Takih izdelkov je dvajset ali več tisoč. In samo ta, ki je bil tule obravnavan v Državnem zboru na Preiskovalni komisiji, samo temu se je potem znižala cena. Zdaj, nekoč, ne, je bila sprejeta neka resolucija, ne, o razvojnih ali pa največjih strateških razvojnih projektih za obdobje dva tisoč sedem - dva tisoč triindvajset. Zdaj nekateri poslanci bi se tega akta ne najbrž morali spomniti, ker imajo pač tako dolgo kilometrino. Tam so med projekti zapisane številne dobre stari. Nekateri izmed tega, ne, iz tega nabora so realizirani. Med temi projekti je tudi tretja a razvojna os. To je cesta med Ljubljano, ne preko Škofljice, Ribnice, Kočevja, do Kolpe, do mejnega prehoda Petrina. Več ali manj na ključnih odsekih, ne, te tega te tretje a razvojne osi, za enkrat ne obstaja nobenih nekih pomembnih ovir. Recimo nadaljevanje te tega razvojnega pasu med Smerjenami in Turjakom, ne, odsek je dolg enajst kilometrov razen gozda, ne, ni nič. In zanimivo, ne, da se pri takih stvareh, ne, izredno težko najde sredstva. Nobenih ovir ni. To ni koroška os, to ni belokranjska os, tiste tretje razvojne osi, ko se pač ukvarjate z raznoraznimi problemi. Tu gre za cesto, ne, ki več ali manj poteka čez gozd, ne, več ali manj, in zanimivo, ne, da praktično se te stvari, ne vem, počasi ali pa prepočasi premikajo. Na tej cesti je treba narediti tri večje obvoznice, ne, za Velike Lašče, Ribnico in Kočevje. Predpostavljam, da bi bilo relativno malo napora potrebnega, da bi se umestile v prostor, in postavljam zadeve ne krenejo. Se pa ogromno, ne, naporov vlaga tam, a ne, kjer so, kjer se pojavljajo problemi, kjer je potrebno delati variante pa nove variante, pa vrniti zadevo nazaj pa tako naprej in tako naprej. Skratka, iskati kompenzacijska zemljišča in vse tako, ne, tako naprej. Se pravi, mi se pri investicijah ne ukvarjamo z investicijami tam, kjer bi lahko stekla, ampak tam, kjer ne gredo. In tam se zapravlja denar za študije, tam se zapravlja denar za raziskave, testiranja, črvičke, ne vem, razne pice in tako naprej. Zdaj, recimo tulele imamo med amandmaji, ne, tudi predloge za, ne vem, negovalno bolnico, recimo. Mislim, da teh kapacitet v Sloveniji skoraj ni, vlada temu predlogu nasprotuje. Imamo predlog zato, da se dogradi dom starejših občanov v Osilnici, ne, na področju, ki je periferno, obmejno, zgrajen objekt do tretje gradbene faze, deset let ali več podstreh, v bistvu za dokončati, zmenjeno že v Državnem zboru marsikaj, ne. Tudi v vezi tega projekta že v prejšnjih mandatih, prejšnjem mandatu tudi, ampak zadeva kar stoji. Jaz ne vem, kaj se čaka, ne. In predvsem mislim, da bi bilo potrebno, da se taki projekti, socialni projekti, ki ki jih investira država, da se bi morali graditi predvsem v takih manj prodornih okoljih, ne, ker so ti objekti pravzaprav edini, na katere lahko resno pripneš neke zaposlitve lokalnega prebivalstva. Nekaj servisnih dejavnosti, nekaj nekaj zaposlitev za to, ne, kakšno bolj strokovno zadevo, kot je recimo negovalka in tako naprej in tako naprej. Pa ne more se graditi vse, ne vem, domove starejših občanov v večjih mestih, ki imajo že tako ali tako, ne, dovolj drugih razvojnih virov in tudi zaposlitvenih možnosti. V tej državi se na podeželje, pa naj bo to na to, kamor od koder jaz prihajam a ne pa kolega Bakovič, ali pa tudi kakšno drugo, ne vlaga z z ravni države za projekte, ki jih država investira, to se pravi socialni in taki projekti, strašno malo. Strašno malo in pričakovati, a ne, da bo Slovenija, ne, se na neki način enakomerno razvijala, je je popoln nonsens. Zdaj nekateri ste govorili, ne, da bi potrebovali, ne, da bi se lahko nekaj več denarja namenilo investicijam, to bi bilo treba malo zrahljati to fiskalno pravilo. Ejte, vi to fiskalno pravilo lahko zrahljate, kolikor hočete, ampak več ko kakšnih sto milijonov evrov, ali pa sto petdeset, se iz tega projekta ne da potegniti. V Bruslju jih je pa dva tisoč sto milijonov. Imamo, ne, velike rezerve drugje, ne ne pa, ne pa pri takih zadevah, kot je kot je to. Še nekaj ne glede ZIPRS-a, ne, in pa, bi rekel, tega denarja za občine, ne, razvojnega denarja za občine. Dej mislim, da je tokrat prvič, da se je po dolgem času v Zakonu o izvrševanju proračuna zapisalo neko kolikor toliko realno številko glavarine in je tudi sprejeta. Zdaj to ni samo zasluga Nove Slovenije, kot zdaj tu govorijo. Korektno je povedati, da smo vložili vsak sicer svoj amandma z istimi številkami, tako v Slovenski demokratski stranki kot v Novi Sloveniji. To je sprejeto zdaj, ali bo to obstalo veè kot kakšen dan, je drugo vprašanje, ampak mislim, da je tokrat se po dolgem času prvič zgodilo, ne, da bodo občine lahko, če bo to obstalo, dobile neki pomemben denar za svoje delovanje. Ta denar, ne, teh približno deset odstotkov dodatnega dodatnega povečanja glavarine je nujnega, kajti tisti del, ki se preko sofinansiranja raznih, ne vem, investicij dodatno namenja kot preko nekih drugih zadev, predstavlja kakšen procent ali dva, ne, sredstev občine. Tu se pa mnogo več vzame in mislim, da bi morali, ne, bi rekel, to zadevo v koaliciji obdržati, da ne bi zadevo rušili in in zmanjševali. Dodatno, ne, če spravim še na komentirati neko postavko, ne, ker to je tiste tistih sto sedemdeset sto osemdeset milijonov evrov, ki imate namenjenih za podnebne spremembe. Zdaj, pomembne spremembe so trajna zadeva, ne. Nič ni bilo tako, kot ni danes takega, kot je bilo včeraj ali predvčerajšnjim, in nič ne bo obstalo danes takega, kot bo jutri, pojutrišnjem in tako naprej. Te zadeve se dogajajo, ne, in boriti se proti podnebnim spremembam je boriti se proti mlinom na veter, ker vremena in dogajanj, povezanih s tem ali drugim, ne boste ustavili. Res je, lahko da omejimo izpust onesnaženja, polucije in tako naprej, ne. Podnebnih sprememb se pa ne da ustaviti, ker vreme letos ne bo drugačno, kot bo prihodnje leto in tako naprej. Ta postavka, ne, je podobna tisti, ne, o kateri je bilo prej govora, ne, in ki se nanaša na razne študije s področja ne vem dolgotrajne oskrbe, ne, o katerih se je razpisalo in ugotavljalo Računsko sodišče. Množica denarja, ne, za razne ne vem skupine, ki se bodo ukvarjale z zadevami, ne, znotraj Slovenije, ne, ki predstavlja, ki niti ni onesnažena in predstavlja, pravzaprav neki drobno, marginalen problem že v že v srednjeevropskem, ne, kaj šele v evropskem ali svetovnem primeru. Da pa istočasno tisti, ne, ki zagovarjajo, ne, da se te stvari pri nas to delajo, niso pa kritični do največjih onesnaževalcev tega tega sveta, ne. To se pravi, če ugotavljajo vsi, da je glavni onesnaževalec Kitajska, ne, potem pa ti neki klimatolog, a ne, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami, pravi, da je treba tam pa malo pogledati čez prste, ne, ker je pač država nerazvita. Velja pravilo za vse, ne. In jaz mislim, da bo ta postavka, ne, če bo realizirana v tej višini, pravzaprav čisti odliv denarja za nenamenska poraba sredstev, ne glede kakšen projekt boste napisali, bo šlo to za nenamensko porabo sredstev. In mnogo boljše bi bilo, če bi ta denar namenili za kakšne resne, realne investicije, kot pa da se finansirajo da se finansirajo študije. Skratka, nič v tam, kar kar predlagate, ne, ni takega, kar bi bom rekel, omogočilo, da bi ta proračun podprl. Hvala lepa.